Já jsem podpořil tuto zprávu, protože považuji za důležité, aby u těch forem trestné činnosti, které mají přeshraniční charakter, státy EU mnohem více spolupracovaly.

Žádný stát na národní úrovni není schopen tyto problémy vyřešit samostatně.

Ve zprávě je celá řada pozitivních, konkrétních věcí, které do budoucna bude třeba řešit. Je dobře, že vzniklo Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě v rámci Europolu, ale bude třeba se také zabývat tím, jak toto centrum bude aktivní.

Ty zvláště považuji za důležité a doufám, že se ta zpráva naplní.